Alegerile prezidențiale din 19 decembrie au reprezentat un pas înapoi, atât pentru dezvoltarea democratică a Belarusului, cât și în relațiile cu UE. Utilizarea forței și arestarea reprezentanților opoziției nu constituie, în niciun caz, o metodă de a rezolva conflictele politice. Dimpotrivă, negarea dreptului opoziției de a fi reprezentată în parlament are ca efect amplificarea tensiunilor sociale. În acest context, consider că regimul autoritar de la Minsk nu este îndreptățit să beneficieze de avantajele ce decurg din Parteneriatul estic. Mai mult, Belarusul nu și a confirmat angajamentul în cadrul acestei politici, așa cum au făcut o alte țări din regiune, în special Georgia și Republica Moldova. Astfel, suspendarea Belarusului din Parteneriatul estic ar constitui o sancțiune directă și vizibilă a guvernului.